czarnych skrzynek, co bardzo utrudnia prowadzenie polskiego śledztwa, również będącego w toku. Chcę powiedzieć, że władze rosyjskie miały bardzo wiele czasu, żeby przeprowadzić badanie wszystkich niezbędnych dowodów, i że odmowa wydania tych kluczowych, jakże ważnych dla polskiego śledztwa dowodów to nie są praktyki właściwe z punku widzenia rządów prawa, i chcę wyrazić swój sprzeciw wobec takich praktyk.